Signor Presidente, onorevoli colleghi, io, come già ricordato la relatrice Gardini, esordierei col ricordare che, in questo ambito, la Commissione europea ha proposto una via di mezzo tra il sistema europeo e quello e d'oltreoceano, dal momento che il mercato statunitense di macchine mobili non stradali rappresenta una fetta considerevole delle esportazioni europee. Purtroppo la commissione ENVI del Parlamento si è subito adeguata, estendendo le categorie cui concedere deroghe, estendendo la lunghezza temporale delle deroghe stesse, ritardando i tempi di attuazione della normativa, riducendo il livello di ambizione per la riduzione di ossidi di azoto e di particolato

Per non parlare dell'accordo finale, che è stato raggiunto con le solite concessioni molto generose al Consiglio, come la deroga per i motori di ricambio dei locomotori, che è passata da quindici a venti anni o lo scarso impegno nel garantire interventi di retrofitting in sui macchinari esistenti.